Sono giovani con un passato difficile da dimenticare, ma anche un presente e un progetto futuro. Per loro chiediamo una serie di garanzie e di tutele che vadano oltre la gestione emergenziale di questi ultimi anni e anche percorsi legali e sicuri

Perciò è necessario attuare corridoi umanitari, provvedere alla rilocalizzazione, accelerare la riunificazione familiare, applicare buone prassi come quelle del mio paese, il cui lavoro incessante delle istituzioni, delle autorità locali, delle associazioni e della società civile ci dà la forza di guardare avanti e ci aiuta anche a riscoprire la vera anima dell'Europa.